Monsieur le Président, Madame le Commissaire, la situation chaotique que connaît le Venezuela doit appeler de notre part une réponse mesurée. La fin de la manne pétrolière a certes révélé les insuffisances du système politique et économique bâti par le Président Chávez. Les interminables files d'attente pour des biens de première nécessité rappellent la déliquescence finale d'autres régimes fondés sur des principes économiques relevant du collectivisme. Cette crise sociale se double d'une instabilité politique dont l'obstination du Président Maduro semble être le principal moteur. Une immixtion de l'Union européenne n'est pas pour autant justifiée.